Veľký priestor pre okrádanie štátov zakladajú aj súčasné rôznorodé národné mechanizmy dane z pridanej hodnoty, ktoré umožňujú cez medzištátne karuselové obchody generovať podnikateľom obrovské zisky.